Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, notamment chez mes collègues Verts, l'Europe a commencé à prendre ses responsabilités en termes de protection de l'environnement puisqu'en décembre 2008 il y a eu l'adoption du paquet Énergie climat. Avec cela, l'Europe aura toute la légitimité pour orienter les négociations vers la définition d'une réponse ambitieuse, concrète et mondiale, aux défis du changement climatique.

Concrètement, c'est à nous, pays industrialisés, de faire en sorte que nos partenaires en développement, comme l'a dit tout à l'heure Françoise Grossetête, aient les moyens de nous suivre dans une démarche ambitieuse de lutte contre le changement climatique.

Nous devons aussi, dans le même temps, créer les conditions nécessaires pour que les pays en développement puissent participer à nos côtés à cet effort mondial. Nous avons une responsabilité, mais nous avons également des devoirs envers ces pays. Le constat est simple, nous avons un défi commun à surmonter qui nécessite la mobilisation de tous.

L'Union européenne sera jugée sur cette contribution et sur cet engagement.

Ce sera le seul moyen d'être entendus et que notre engagement vertueux ait du sens.